Auch wenn Herr Barroso fluchtartig das Haus verlässt und uns hier alleine weiter diskutieren lässt, kann man nicht umhin festzustellen, dass das Arbeitsprogramm der Kommission für 2012 nicht dazu angetan ist, uns Hoffnung schöpfen zu lassen in der Krise. In einer Krise, die längst nicht nur die Staatshaushalte betrifft, sondern das Vertrauen der Menschen in die Europäische Union, und die eine Krise der europäischen Demokratie zu werden droht. Wenn wir auf die Folgen der vorschnellen währungspolitischen Zentralisierung nunmehr mit weiteren Schritten der Zentralisierung also mit einer Wirtschaftsregierung reagieren wollen, dann heißt das ja, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.

Da bin ich gespannt, wie man das schaffen will, etwa in Holland, in Frankreich, in Irland Volksabstimmungen über diese geänderten Verträge durchzuführen. Eine Teilung der Eurozone ist vielleicht doch das Wirkliche und das Echte. Das bedeutet nicht eine Teilung Europas, denn wir haben ja jetzt schon Länder, die im Euro sind, und Länder, die es nicht sind. Wir müssen mehr Europa haben, aber nicht mehr Zentralismus!